Hvala lepa. Poglejte, pogoj za odstrel je med drugim tudi, da se ne škoduje ohranitvi ugodnega stanja populacije. Stroka opozarja na nujnost omejitve krmljenja, ki uspešno omejuje rodnost. Raziskave na področju biologije medveda kažejo, da je rodnost zelo odvisna od količine hrane. Tako denimo Italija, Francija in Španija ne izvajajo krmljenja in tudi ne odstrela. Med preventivnimi ukrepi je torej pomembna kontrola rojstev živali. Narava vsebuje mehanizme, s katerimi lahko uravnava naravno ravnotežje, tudi če gre za urbano področje. Dokaz je Kanton Ženeva, kjer je bil lov prepovedan že davnega devetnajststo štiriinsedemdesetega. Predvideni odstrel sto petinsedemdesetih medvedov bo poškodoval številčno in kakovostno strukturo vrste, istočasno pa bo zelo negativno vplival na ekosistem, katerega del je ta zaščitena vrsta. S ciljem uresničiti finančno korist od lova na medvede se namerno dopušča rast populacije in veča številčno stanje in s tem zagotavlja pravico na večji odstrel. V to smer gre to krmljenje medveda. Večji odstrel je tudi posledica subvencij, namesto da bi se te ukinile in dale možnost za preusmeritev v ne konfliktne dejavnosti ter odškodninske politike. Zakaj torej ne razmišljate o neizkoriščenih oblikah uravnavanja populacije, kot je odlov živih medvedov in preselitev, urejanje deponij odpadkov, odvračanje medveda od naselij, pravilno krmljenje, zaščitne ograje in tako naprej. Ali je torej v ozadju interes lovskega in kmetijskega lobija, da tako ravnamo? Pa šen en podatek. na smo na vrhu, svetovnem vrhu po, podatkih biotehniške fakultete po odstrelu, medvedov v svetu, torej prvi v svetu, največ medvedov ustrelimo pri nas. Hvala lepa.